hundrað þrítugasta löggjafarþingi lagði ég fyrirspurn fyrir hæstvirtur þáverandi fjármálaráðherra um ýmislegt sem varðaði skattamál tengd kárahnjúkavirkjun eða þeim framkvæmdum og þá sérstaklega hvernig hagað yrði skattheimtu af launum erlendra starfsmanna ég spurði sérstaklega hvaða álitamál og vandamál fjármálaráðuneytið teldi líklegt til að koma upp eða kunna að koma upp í sambandi við skattalega meðferð mála af þessu tagi svar ráðuneytisins á þingskjali átta hundruð tuttugu og eitt á hundrað þrítugasta löggjafarþingi vakti nokkra athygli var svohljóðandi með leyfi forseta að mati ráðuneytisins eru engin sérstök álitamál eða vandamál sem upp kunna að koma í sambandi við skattalega meðferð mála vegna kárahnjúkavirkjunar umfram það sem upp kann að koma vegna annarra framkvæmda af þessari stærðargráðu þetta svar vakti mikla undrun mína vegna þess að þá þegar virtist annað blasa við og fréttir voru af ýmsum erfiðleikum sem tengdust meðal annars skráningu erlendra starfsmanna eða ekki skráningu sem tengdust því að erlendir starfsmenn komu inn í landið á skammtímaskilmálum í sumum tilvikum og hurfu síðan úr landi aftur án þess að greiða eina einustu krónu vandséð var hvernig fjármálaráðuneytið íslenska skattyfirvöld ætlaði að ná af þeim sköttunum eftir að þeir voru komnir til síns heima ég lagði því aftur fram fyrirspurn á sama þingi og þá munnlega sem svarað var fimmta maí tvö þúsund og

að þrátt fyrir þó þá reynslu sem þá var komin á að engin sérstök vandamál eða álitamál væru líkleg til að koma upp eða hefðu komið upp í sambandi við skattalega meðferð mála vegna þessara framkvæmda í þriðja sinn lagði ég fram fyrirspurn á hundrað þrítugasta og fyrsta löggjafarþingi á þingskjali fjögur hundruð og sextán og spurði nú ráðuneytið hvort það væri enn þeirrar skoðunar að engin sérstök vandamál hefðu komið þarna upp í sambandi við skattalega meðferð þá lá fyrir og hefur reyndar gert lengi mikil óánægja sveitarfélaga á svæðinu með það hvernig hagað var skráningu erlendra starfsmanna og ljóst að útsvarstekjur skiluðu sér ekki til sveitarfélaganna neitt í líkingu við það sem átt hefði að gera ef allur sá fjöldi erlendra starfsmanna sem starfaði á svæðinu hefði greitt sínar skyldur enn var svarið hið sama nú blasir það við samkvæmt fréttum til dæmis í sjónvarpinu fyrir nokkru síðan að innheimta skatta af erlendum starfsmönnum við kárahnjúka eru enn í ólestri vegna rangra skráninga og innheimtuárangur sýslumannsembættisins á seyðisfirði á síðasta ári vegna tekna ársins tvö þúsund og þrjú hrapaði niður í þrjátíu og sjö prósent úr níutíu prósent eins og hann var að jafnaði áður en þessar framkvæmdir hófust í umdæminu ég ítreka því enn spurningu mína til fjármálaráðherra er ráðuneytið enn þeirrar skoðunar